Signora Presidente, nel contesto della crisi economica e sociale senza precedenti che attraversa l'Europa, credo sia fondamentale fare un utilizzo intelligente delle risorse a disposizione e farlo in maniera concentrata su progetti maturi, che presentino un forte valore aggiunto europeo. In quest'ottica, ho sostenuto inizialmente l'adozione del Meccanismo per collegare l'Europa, che è uno strumento finanziario innovativo che darà un contributo all'obiettivo della crescita e della competitività. Certo, si poteva e si doveva essere più ambiziosi in termini di risorse visto che, a fronte dell'esigenza di finanziamento del settore dei trasporti, stimata in 250 miliardi di euro, l'importo stanziato ammonta a poco più di 23 miliardi di euro, 7 in meno rispetto alla già esigua proposta della Commissione. Questa drastica riduzione della dotazione finanziaria imporrà molto probabilmente una revisione non trascurabile dei progetti selezionati, determinando di conseguenza un forte ridimensionamento della strategia europea nel settore dei trasporti. Infine, voglio plaudere all'iniziativa di inclusione nel testo, tra le priorità orizzontali, delle azioni a sostegno dello sviluppo delle autostrade del mare, un vero e proprio corridoio marittimo delle reti TEN T, in grado di favorire e veicolare un'integrazione nel mercato unico delle aree gravate da svantaggi naturali. Signora Presidente, mi consenta di ringraziarla per il sostegno che come Ufficio di presidenza ha voluto dare oggi al momento sia di partecipazione e di raccoglimento che quest'Aula ha celebrato per il disastro avvenuto in Sardegna che per le iniziative che il Parlamento sta portando avanti.